Madame la Présidente, les mêmes mots sempiternellement répétés ici doivent cesser de camoufler l'impunité dont bénéficie le gouvernement israélien, dont je rappelle qu'il occupe un autre peuple.

Voilà pourquoi, Monsieur le Commissaire, il est temps maintenant de produire des actes clairs s'appuyant sur le droit international. Nous pouvons suspendre nos accords de partenariat avec Israël tant que ce pays ne respecte pas le droit international. Nous pouvons reconnaître l'État de Palestine avec Jérusalem Est comme capitale. Enfin, il est temps d'engager un travail diplomatique pour obtenir une protection internationale du peuple palestinien et aider à renforcer considérablement le système de santé à Gaza, car il en a bien besoin, c'est une urgence.